În primul rând vreau să îmi exprim aprecierea față de efortul celor trei comisari în vederea adoptării cadrului necesar pentru existența unei piețe europene pe deplin integrate și să reamintesc că piața unică reprezintă nucleul cooperării dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, garantând libera circulație de bunuri, servicii, capital și persoane. Aceste libertăți fundamentale garantate de tratat suferă însă de diferențe atunci când sunt transpuse în anumite contexte naționale. La această realitate se adaugă contextul economic și financiar actual care favorizează politicile protecționiste. Una dintre cele doisprezece pârghii pentru stimularea creșterii economice o constituie mobilitatea lucrătorilor. Aș dori să știu cum considerați, domnule comisar Barnier, că se împacă acest deziderat cu menținerea obstacolelor pentru cetățenii din noile state membre atât la libera circulație, cât și la angajare?